Chciałbym zauważyć po pierwsze, że globalny kryzys gospodarczy ma swoje przyczyny również w tym, że złamane zostały niektóre zasady społecznej odpowiedzialności. Po drugie, odbudowa wzrostu gospodarczego cel strategii Europa 2020 wymaga również odbudowy wzajemnego zaufania społeczeństwa, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i również europejskich. Po trzecie, musimy zachować równowagę pomiędzy skutecznym promowaniem standardów i wymianą dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na poziomie Unii i w relacjach z krajami trzecimi a unikaniem nowych, sztywnych i nadmiernych obciążeń, w szczególności zaś dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po czwarte, promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym leży w interesie europejskich przedsiębiorstw, w szczególności tam, gdzie mamy do czynienia na przykład z łamaniem praw człowieka, standardów zatrudnienia i również z naruszaniem pewnego porządku prawnego w skali międzynarodowej.

narodowe instytucje ds.